flytja tillögu til þingsályktunar um úttekt á réttindum og stöðu líffæragjafa meðflutningsmenn með þeirri er hér stendur að málinu eru háttvirtir þingmenn álfheiður ingadóttir árni þór sigurðsson magnús stefánsson og bjarni harðarson í textanum segir með leyfi virðulegs forseta alþingi ályktar að fela heilbrigðisráðherra og félagsmálaráðherra að gera úttekt á stöðu og réttindum líffæragjafa og leita leiða til að koma til móts við launatap og útgjöld sem þeir verða fyrir við líffæragjöf virðulegur forseti nú er það þannig að líffæraígræðslur hófust fyrst árið nítján hundruð fimmtíu og fjögur þá var fyrsta árangursríka líffæraígræðslan framkvæmd í boston í bandaríkjunum og síðan þá hafa orðið mjög miklar framfarir á sviði ígræðslulækninga þannig að líffæraígræðslur eru með mestu framfarasporum læknavísindanna á síðustu öld það eru æ fleiri líffæri sem er hægt að nýta í líffæragjafir og það er hægt að nefna hjarta lifrar lungu og nýru þessar ígræðslur fara ört vaxandi sérstaklega í hinum vestrænu samfélögum biðtíminn eftir líffærum er hins vegar langur og því miður falla árlega frá í heiminum þúsundir sjúklinga sem eru á biðlista á sama tíma og eftirspurnin eftir líffærum til ígræðslu heldur áfram að aukast þá hefur fjöldi líffæragjafa víða haldist svipaður þannig að eftirspurnin er miklu meiri en framboðið er og af þeim sökum er afar brýnt að fjölga lifandi líffæragjöfum í þeim tilvikum sem því verður við komið líffæri til ígræðslu fást yfirleitt frá látnum einstaklingum og ég var að skoða virðulegur forseti grein eftir

það er afar athyglisvert að skoða grein sem hann skrifar í læknablaðinu á sínum tíma þar kemur fram að varðandi líffæragjafir úr hinum einstaklingum til þess að það sé unnt að nýta líffæri frá látnu gjöfum er að einstaklingur sé úrskurðaður látinn þegar heiladauði á sér stað og þannig sé hægt að fjarlægja líffærin áður en blóðrás stöðvast og það er vitnað í rannsókn sem er afturvirk rannsóknir brotna með líffæri til ígræðslu frá látnum gjöfum á íslandi á árunum nítján hundruð níutíu og tvö til tvö þúsund og tvær rannsóknir sem sigurbergur kárason og samstarfsmenn hans fjalla um í læknablaðinu einnig þar segir runólfur mesta athygli vekur að samþykki fyrir líffæragjöf var einungis veitt í sextíu prósent tilvika þar sem óskað var eftir henni og fór tíðni neitunar vaxandi er leið á tímabilið það er eins og það vanti að upplýsa betur almenning um líffæragjafar á íslandi af því að það virðist fara í vöxt að

að gefa líffæri úr látnum ástvinum sínum þótt menn viti að það getur bjargað lífi annarra hugsanlega hefur fræðsla til almennings um líffæragjöf verið ábótavant segir runólfur í þessari grein og tekur einnig til að ef til vill þarf að hyggja betur að því hvernig stæði á öflun samþykkis við líffæragjöf það er bæði verið að tala um í þessari grein um látna og lifandi líffæragjafa varðandi réttindi líffæragjafa sem hér er fjallað um í þessari þingsályktunartillögu er verið að tala um lifandi líffæragjafa það hefur verið þannig hérlendis að lifandi líffæragjafar er margir þannig að við erum að standa okkur vel má segja í því það eru einkum

hérlendis er hlutfall lifandi nýrnagjafa með því hæsta sem þekkist eða um sjötíu prósent réttindi líffæragjafa á íslandi eru hins vegar mjög óljós og það þarf að bæta úr þeim

en síðan kemur babb í bátinn þegar þessu er lokið að líffæragjafar virðast að miklu eða öllu leyti vera háðir velvilja vinnuveitenda sinna vegna þessara aðgerða af því að þeir þurfa að vera frá vinnu í lengri eða skemmri tíma það er talað um tvo mánuði að nýrnagjafar þurfi margir hverjir að vera frá í tvo mánuði eftir aðgerð og á þessum tíma eru þeir háðir velvilja vinnuveitenda sinna

tapa að öllu leyti sínum tekjum þann tíma sem þeim er ekki unnt að vinna í framhaldi af líffæragjöf þeir eiga þó í einhverjum tilvikum líklega flestum rétt á sjúkradagpeningum sem er eitthvað í kringum fjörutíu þúsund krónur á mánuði sem er auðvitað langt frá þeim launum sem viðkomandi aðilar eru að vinna sér inn dags daglega þannig að sjálfstæðir einstaklingar eru afar illa staddir að þessu leyti þess vegna eru sjálfstæðir atvinnurekendur sjúkrasjóðir stéttarfélaga hafa sumir reynt að styðja líffæragjafa fjárhagslega samkvæmt nánari reglum þar um þannig að stéttarfélögin hafa mörg hver verið að koma til móts við líffæragjafana og líka vinnuveitendur þar sem viðkomandi líffæragjafar eru launþegar en svo er ekki um þá sem eru sjálfstætt starfandi atvinnurekendur og á þessu þarf að taka vegna þess fjárhagslega tjóns sem þeir verða fyrir víða erlendis hefur réttur lifandi nýrnagjafa verið skilgreindur sérstaklega innan sjúkratryggingakerfa og njóta þeir í einhverjum tilvikum fullrar launatryggingar af hálfu hins opinbera sem þeir eru frá vinnu það er alveg ljóst virðulegi forseti að líffæragjafir eru samfélagslega miklu ódýrari heldur en langtímameðferð við ýmsum alvarlegum sjúkdómum og hér er auðvelt að nefna blóðskilun varðandi þá sem eru með óstarfhæf nýru það er mjög fjárfrek meðferð fyrir utan hvað það er erfið meðferð fyrir sjúklinginn sjálfan og íþyngjandi á allan hátt þannig að það væri að sjálfsögðu þannig að lífsgæði líffæraþeganna sjálfra stóraukast við líffæragjöf fólk talar um nýtt líf endurheimti sitt gamla líf áður en líffæra bilaði sem hætti að virka og svo er verið að spara fjármagn ef við förum þá leið að styðja við líffæragjafana þannig að þeim fækki ekki heldur fjölgi ef eitthvað er þannig að framlag líffæragjafa er mjög þýðingarmikið fyrir samfélagið allt það er þess vegna brýnt mál að mínu mati og þeirra sem vinna við þessi mál vinna við nýrnaígræðslur sem kynnast bæði líffæragjöfum og líffæraþegum þeir telja að það sé mjög brýnt að taka á þessu hið allra fyrsta af því að ég var að vitna í runólf pálsson yfirlækni á nýrnadeild landspítalans þá segir hann í sinni grein virðulegi forseti eftirfarandi kemur fram í henni loks eru sjúkratryggingar lifandi nýrnagjafa í ólestri og þarfnast tafarlausra úrbóta þarna er líka verið að fjalla um danmörku það er sérstaklega skilgreint að í danmörku njóta líffæragjafar fullrar launatryggingar af hálfu hins opinbera þannig að það er hægt að vitna í ýmis dæmi um að önnur ríki eigi að taka á þessu með myndarlegum hætti runólfur pálsson yfirlæknir á nýrnadeild landspítalans telur líka að það komi til greina öll ábyrgð og umsýsla sem snýr að líffæraígræðslum verði á forræði landspítalans í samstarfi við heilbrigðisyfirvöld og segir að langstærsti hluti þessarar starfsemi fer fram á landspítalanum auk þess sem sjúkrahúsið öðlaðist viðurkenningu sem ígræðslustofnun og fékk beina aðild að skammtímatransplant eftir að ígræðslur nýrna frá lifandi gjöfum hófust í desember tvö þúsund og þrjú virðulegur forseti í okkar litla samfélagi erum við svo heppin að við erum með hátt hlutfall lifandi líffæragjafa við erum lítil þjóð við erum þekkt fyrir hjálpsemi í garð samborgaranna og fjölmörg dæmi um að systkini eru að gefa

hluta af lifur og svo framvegis dæmi um mæður sem eru að gefa börnum sínum hluta af lifur skilst mér og þetta er auðvitað afar jákvætt en hver brýnt að við séum eiga með fyrirkomulag á íslandi sem tryggir það að fólk sem gefur svona mikla gjöf að gefa líffæri verði ekki fyrir launatapi virðulegi forseti ég tel allt mæla með því að það verði tekið myndarlega á þessu máli og því er þessari þingsályktunartillögu beint sérstaklega

að gera úttekt á stöðu þessara líffæragjafa gera úttekt á þessari stöðu sem er ekki ásættanleg eins og hún er í dag og leita leiða til að koma til móts við launatap og útgjöld sem þessir líffæragjafar verða

sjáum að þeim fjölgi þó þeir séu mjög margir á íslandi og þeim fækki ekki markmiðið er að bæta heilsu líffærabeiðanna og markmið líka að